Paní předsedající, já si opět myslím, že je velmi dobře, že jsme se tady tím tématem zabývali a že jsme k němu přijali rezoluci. Tady totiž, v Evropském parlamentu, jsme někdy, pokud jde o Střední Ameriku a Latinskou Ameriku, svědky určitého dvojího standardu. Naši kolegové z levé poloviny politického spektra velice rádi kritizují ty režimy, které jsou jim ideologicky nepohodlné nebo nepříjemné, velice rádi kritizují například brazilského prezidenta, chilského prezidenta, rádi kritizují situaci v Kolumbii, ale pokud jde o jiné státy, pokud jde o Venezuelu nebo Kubu nebo konec konců Bolívii, kde prezident musel přímo utéci ze země, anebo i Nikaraguu, tak jsou daleko zdrženlivější. Ale i na porušování lidských práv v těchto zemích je zapotřebí upozorňovat a nemít dvojí metr.